Wir hatten nicht die Chance, alle Seiten kennenzulernen. Ich halte das für einen Fehler. Wir hatten mit dem Bericht des Kollegen Florenz einen ersten Berichtsentwurf, der wesentlich besser war als das, was uns heute zur Entscheidung vorliegt. Viele der Vorschläge, die heute vorliegen, sind in Ordnung, aber viele davon halte ich für falsch. Es macht keinen Sinn, sich ständig in neue Vorschriften und neue Maßnahmen zu flüchten, sondern die Lösung kann nur heißen Ja zu Innovation, Ja zu Forschung. Die Verantwortung des Einzelnen, das ist die Lösung, und nicht immer mehr staatliche Vorschriften. Es gibt eine Reihe von unsinnigen Vorschriften, wie Rechnungslegungspflicht, Verhinderung und Maßregelung von Fleischkonsum, Diffamierung der Landwirtschaft und vieles andere mehr. Nach meiner Auffassung ist das der falsche Weg, und deshalb habe ich Probleme mit diesem Bericht, so wie er jetzt vorliegt.